Zuerst die Bemerkung Ich bin froh, dass wir ein handlungsfähiges Land wie Frankreich haben, das in solchen Fragen Initiativen ergreift, sicherlich in der Region auch aus historischen Gründen und weil man ohnehin schon Truppen dort und in der Nachbarschaft hat.

Der zweite Punkt ist, dass wir da solidarisch zu sein haben als Europäische Union, denn wie der Kollege Gahler richtig sagte, werden hier nicht französische Interessen vertreten, sondern europäische Interessen.

Was drittens dazu führt, dass wir solidarisch sein sollten.

Nicht jeder muss alles machen, nicht jeder muss sich an Kampfeinsätzen beteiligen, aber jeder hat sich zu beteiligen in der ein oder anderen Art und Weise.

Das dauert immer ewige Zeiten auf der europäischen Ebene, sicherlich auch wegen des Einstimmigkeitprinzips und der Schwerfälligkeit unserer Strukturen, die leider noch nicht besser sind, als sie sind. Und wir sind auch immer nur reaktiv in diesen Fragen, was mich insbesondere beunruhigt, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. Wenn man frühzeitige Erkenntnisse hätte und tätig wäre und sich schneller einigen würde, wäre das besser. Hohe Beauftragte, ich bin überzeugt, dass wir dies auch als Beispiel nehmen werden, was wir an Strukturen für zukünftige Fälle verbessern müssen, um auf diese Art und Weise in Zukunft handlungsfähiger zu sein, damit wir mit weniger Aufwand stärker und schneller präventiv tätig sein können, abschreckend tätig sein können, damit etwas derartiges nicht wieder passieren kann,